În prezent, se urmărește modernizarea Codului vamal, pentru a facilita comerțul, garantând totodată un înalt nivel de siguranță la frontiere. Unul dintre eforturile depuse în această direcție de către Organizația Mondială a Comerțului vizează armonizarea originii nepreferențiale a mărfurilor. Comisia a elaborat diferite reguli de origine obligatorii. Deși, potrivit Comisiei, noile reguli vor conduce la sporirea certitudinii juridice în legătură cu importurile, totuși rămâne neclar cum se vor monitoriza și implementa viitoarele prevederi. Este indispensabilă o evaluare a impactului asupra tuturor părților implicate. Obiectivul final al modernizării Codului vamal comunitar trebuie să fie facilitarea procedurilor de import și export. O deosebită atenție trebuie acordată IMM urilor, astfel încât activitatea lor să nu aibă de suferit.